Die Länge des Berichts macht ja deutlich, dass da sehr viele Themen auf den Tisch gekommen sind.

Ich erinnere mich sehr gut an die internationale Klimakonferenz in Posen und die sehr schwache Rolle, die die Europäer in Posen gespielt haben, weil sie damit beschäftigt waren, ihre ehrgeizigen Versprechen und ehrgeizigen Ankündigungen aus der internationalen Verhandlungsrunde in Bali nach unten zu korrigieren,

Ich glaube, dass im nächsten Jahr die Entscheidung getroffen werden wird, ob wir tatsächlich bereit sind, wegen der Erkenntnisse über den Klimawandel unsere Art des Wirtschaftens, an die wir uns in den Industrieländern gewöhnt haben, so zu korrigieren, wie wir das jetzt immer wieder versprechen. Ich glaube, dass die Entscheidung darüber, ob wir uns in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln oder nicht, noch nicht getroffen ist.

Ich stelle fest, dass in jeder Gesetzgebung auf europäischer Ebene, die damit zu tun hat, der Weg neu entschieden wird.

Es geht nach wie vor um die Entscheidung Machen wir weiter mit dem alten Mix Kohle und Atom oder gehen wir ehrgeizig neue Wege? Ich hoffe, dass wir uns weiter so konstruktiv darüber auseinandersetzen wie im Klimaausschuss, aber sicher bin ich da nicht.